Gestatten Sie, dass ich auch meine beiden Redezeiten gemeinsam nütze, also drei Minuten spreche. Das europäische Projekt wenn wir über die Lage der Union debattieren erscheint vielen Menschen quer durch Europa in viererlei Hinsicht massiv gefährdet zu sein Der Wohlstand und die soziale Sicherheit Europas erscheinen den Menschen gefährdet, die Finanzkrise und die möglicherweise vergebliche Griechenlandhilfe haben das den Menschen bewiesen, die steigende Massenarbeitslosigkeit beweist es ihnen, und

Es gibt in der Union kaum direkte Demokratie, diese wird missachtet, wie etwa in der ersten Irland Abstimmung oder in den Abstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden.

Kulturelle Nivellierung und geistige Globalisierung führen dazu, Massenzuwanderung führt dazu, und natürlich auch Islamisierung und Asylmissbrauch.

Und zum Vierten ist Europas Geltung in der Welt massiv gefährdet. Europa ist außenpolitisch ja zur Lachnummer verkommen. Es wurde das Beispiel der Nahost Verhandlungen erwähnt, wo Europa nicht einmal am Tisch sitzt, obwohl wir der große Zahlmeister quer durch die Welt sind. Europas Geltung in der Welt ist kaum vorhanden, Europa ist wirklich kein großer außenpolitischer, weltpolitischer Faktor. Wir haben es geschafft, dass diese Europäische Union gegenwärtig eine Entwicklung nimmt, wo sie im Inneren ein System entwickelt, das für die Bürger zunehmend bedrückend und zunehmend verschärft wird, das Regionalismus, kulturelle Vielfalt und Ähnliches vermissen lässt und das nach außen hin Schwäche zeigt. Nach innen hart und reglementierend gegenüber den Bürgern mit Zentralismus und Bürokratie, und nach außen hin ein Europa, das schwach ist und keine Geltung in der Welt hat, das nicht in der Lage ist, die europäischen Interessen in der Welt wirklich durchzusetzen.